Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Kolegice in kolegi! Osnovna rešitev novele je oprostitev plačevanja dohodnine od nadomestil za delo volilnih odborih na volitvah in referendumih. V Levici to rešitev pozdravljamo, ampak bi radi opozorili, da je pri uvajanju izjem za plačilo dohodnine potrebna posebna previdnost. Načeloma bi morali dohodnino plačevati vsi. Seveda ne vsi v enakem znesku in po enaki stopnji, temveč po progresivni stopnji, tisti, ki več ima večj prispeva, tisti, ki ima manj, prispeva manj. Najpremožnejši torej plačajo več. Oprostitev plačevanja dohodnine je zato upravičena le, če primarno koristi manj premožnim. Delo v volilnih odborih, med vikendi večinoma, opravljajo ljudje z nizkim premoženjskim statusom, upokojenci, študenti in brezposelni. Zato je uvedba izjeme v tem primeru upravičena. Ker so nadomestila za delo v volilnih odborih nizka, je davčno razbremenitev delo v volilnih odborih, ki bo koristila zlasti manj premožnim, mogoče uvesti tudi brez otipljivih negativnih posledic na državni proračun. Poleg tega pa se je treba zavedati, da je delo v volilnih odborih izrednega pomena za ohranjanje in krepitev demokracije. Nadejamo se, da bo novela v prihodnje omogočila nemoteno delovanje volilnih odborov in preprečila nepotrebne zaplete, do katerih je prihajalo v preteklosti. Nekaj podatkov iz ozadja. Ureditev plačevanja nadomestil za delo v volilnih odborih je bilo v preteklosti slabo urejeno. Od osamosvojitve dalje se od nadomestil ni plačevalo dohodnine. Ustaljena praksa je bila, da se članom volilnih odborov izplačuje v gotovini. Leta dva tisoč osem pa je bilo plačevanje z gotovino ukinjeno, s tem se je povečala preglednost uporabe porabe javnih sredstev. A zapletlo se je, ko je FURS zahteval, da se od izplačanih nadomestil izterja dohodnina. Nekatere občinske volilne komisije so poročale celo, da zato ljudje izstopajo iz odborov. Ker so bile zaradi tega volitve v nekaterih okrajih ogrožene, je državna volilna komisija po dogovoru z Ministrstvom za finance in Ministrstvom za javno upravo ad hoc spremenila pravilnik in določila, da vsakemu članu odbora namesto nadomestila pripada pravica do povračila stroškov v višini dnevnice, kar znaša oseminštirideset evrov. Državna volilna komisija je opozorila, da ta rešitev ni ustrezna, zato ker po vsebini ne gre za povračilo stroškov, temveč za nadomestilo, zato ker imajo po Zakonu o volitvah v državni zbor člani pravico do nadomestila in zato ker predsednikom volilnih odborov ne omogoča, da dobijo višja nadomestila. Neustrezno ureditev je bilo treba spremeniti. Temu služi novela Zakona o dohodnini, ki določa, da za dohodke za delo v volilnih odborih velja oprostitev plačila dohodnine. Oprostitev velja pod pogojem, da nadomestilo v zvezi z opravljanjem dela na posameznih volitvah ali referendumu ne presega dvajset odstotkov najvišjega možnega nadomestila, ki ga lahko prejme predsednik občinske volilne komisije za izvajanje volilnih opravil na posameznih volitvah ali referendumu. Oprostitev velja tudi za dohodek za odstop prostora za izvedbo volitev ali referenduma, če dohodek ne presega štiriinosemdesetih evrov. Ker bo novela z davčno razbremenitvijo nadomestil koristila zlasti upokojencem, študentom, brezposelnim in drugim, ki v volilnih odborih vestno opravljajo svoje delo, jo bomo v Levici podprli. Hvala lepa.